Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! Koleżanki i Koledzy!

Komisarz pokazał mechanizmy, które już w tej chwili funkcjonują w Unii Europejskiej i które będzie można wykorzystać. I deklaruje pełne zaangażowanie.

Trochę martwi mnie to, że moje koleżanki i koledzy mieszają sytuację w Wenecji ze zmianami klimatycznymi.

zapadła prewencyjna decyzja o budowaniu zespołu zapór.

Szanujmy się.